Redno letno poročilo varuha človekovih pravic je vsakoletno ogledalo stanja v državi. Ne bi nam smelo biti v čast, da vsako leto izpostavlja bolj ali manj enake poudarke, kot so dolgotrajni sodni postopki, zaostanki pri reševanju pritožb zoper prvostopenjske odločbe na praktično vseh področjih, delovna razmerja, štipendije, upravljanje pravic iz javnih sredstev, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, socialna varnost ter brezposelnost, krivice v zdravstvu in številne druge. Tudi poročilo za leto dva tisoč sedemnajst žal pri tem ni izjema. Poročilo varuha bi lahko najbolje povzeli z izjavo, da Slovenija še ni pravna in socialna država, vsaj ne za vse državljane enako. In to ni prav. Ljudi te krivice, ki jih doživljajo postopki z državnimi organi in institucijami, bolijo. Država bi morala biti prvi zgled spoštovanja človekovega dostojanstva, ne pa da je velikokrat ravno nasprotno. Že od leta dva tisoč dvanajst varuhinja opozarja na neučinkovito reševanje pritožb zoper prvostopenjske odločbe o pravicah iz javnih sredstev. Poslanska skupina Nove Slovenije je ravno na podlagi opozorila varuhinje pred kratkim zahtevala nujno sejo odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Varuh v triindvajsetem rednem letnem poročilu za delo za leto dva tisoč sedemnajst izrecno navaja, da se stanje klub lanskim priporočilom in posebnim opozorilom med letom sploh ni spremenilo. Nespremenljivo je, da morajo nekateri pritožniki na odločitve čakati tudi po dve leti, čeprav je zakonski rok šestdeset dni od vložitve pritožbe. Poslanski skupini Nsi menimo, da je takšno stanje nesprejemljivo in nevzdržno. Je tudi v nasprotju z minimalnimi standardi pravne države in državljanom ne nudi niti najmanjše pravne varnosti, še več. Varuh v poročilu za leto dva tisoč šestnajst opozarja, da je da omenjeni zaostanki ne kršijo le določb Zakona o splošnem upravnem postopku, ampak tudi drugega člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Varuh na to problematiko v zaostanku opozarja že več let pa se kljub temu stanje ne izboljša. V Poslanski skupini NSi ocenjujemo, da načini reševanja v zadnjih mandatih ne dajejo rezultatov, nasprotno, stanje se še slabša. Vlada pa je sama priznala, da je največji uspeh dosegel način, da se za določen čas ocenjujemo, da bi lahko to bilo dvanajst mesecev zaposli pet do deset pravnikov, ki se popolnoma posvetijo odpravi zaostankov na področju reševanja pritožb, kar naj bi bil tudi predlog ministrstva, ki pa na vladi do danes še ni bil realiziran. Na področju zdravstva varuhinja ponavlja očitek ministrstvu za zdravje, da ni pravočasno pripravilo novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi lahko pomembno vplival na dostopnost do zdravstvenih storitev, s tem pa tudi zmanjšal čakalne vrste, ki se zlasti v javnosti kažejo kot temeljni problem. Varuhinja ponovno opozarja na slabo odzivnost ministrstva za zdravje na pobude, predloge in pritožbe posameznikov ter varuhove poizvedbe. Zelo redko dobi odgovor o postavljenem roku, večkrat šele po drugi urgenci. Takšno poslovanje je neposredna kršitev Zakona o varuhu človekovih pravic in predpisov s področja upravnega poslovanja, vsekakor pa je to slaba praksa, ki kaže na neustrezno organizacijo dela, da neprimernega odnosa do strank niti ne omenjamo. Tudi sicer ugotavlja, da se ministrstvo za zdravje prepogosto odzove šele, ko se posamezno vprašanje pojavi v medijih, čeprav je imela, čeprav je imelo dovolj časa za pripravo svojega stališča in odgovora. Upamo, da bo novi minister to prakso spremenil in takšnih očitkov v prihodnjem poročilu ne bo. Na koncu se želimo poslanci Nove Slovenije varuhinji gospe Vlasti Nussdorfer zahvaliti za opravljeno delo. To letno poročilo varuha je namreč zadnje pod njenim vodstvom urada. Kljub temu da ob imenovanju ni, da je ob imenovanju nismo podprli, in priznavamo čut za pravičnost in socialni čut ter trud pri opozarjanju napake in nepravilnosti, ki jih državni organi delajo v postopkih državljanom. Skrb za spoštovanje človekovega dostojanstva vsakega državljana je naša skupna odgovornost in gospa Nussdorfer bili ste glasnica tega in verjamemo, da boste tudi v bodoče. Želimo vam vse dobro!